ja, tako da, zelo fajn. Sem vesela za njiju, tu edino. Ja, ja. Tako, saj sem že, pa pol, ko je še Pavla ne vem kaj razlaga, mislim, ta naj sami povejo, ko bojo, ko bo tako daleč, ne, ne, jaz tako tako pravim vsem, vsem po vrsti. Ja, pač, samo saj je rekla, da da je bila nekje v Mariboru in kaj, na neki masaži ali kaj vem kaj. Zvonka. Saj že zdaj bilo tudi ... pa je pol tej vedela, da ima dva Davorjeva klica pa je nazaj poklicala pa je rekel: "Kaj imaš kaj kaj si me klicala, ne ja, ko imaš kaj paradajza?" "Ja," je rekla, "imam." Je rekel: "Ne, ne, saj ne." Tako da. Ja, kar po telefonu, nič ... Ja, veš da je, ja, ni tako kot Petra, kot jih je povabila obedve babici pa ... Ja, ja, ja. Tako da ... veš pa ne, ja no zadnjič, te ko sem bila pri njej te, samo ni omenila nič, ne, jaz pa tudi nič nisem. Ja. Nič nimaš, pa ni za otroke ščavelj. Pa veš da. Ja. Če je kaj, pa saj tudi ta dva, tudi dve tudi kar lajtata, Milan je, ja, tudi če psa hodi sprehajat pa vse. Ni bil problem, ne. Ja, ja. Veš da, veš da. Ja. Ja. Ja. Tako, tako tako. Tako da jim je vse tako nekako zlaufalo, ja. Se pol ker ... Ja, veš ka, jaz sem glih rekla, veš, vse je pol, včasih si kaj misliš, pa ka da je glih tako bilo, pol na koncu pa ugotoviš, da je, da je že moglo tako biti z nekim namenom, jeli? Da se ke tako obrne pa da ... Ja, ja. Ja, ja. Se pol tako obrne, da je pač ... Da je nekako. ka ... Ne vem, moram menda se, menda se te moram malo, ja, ke meni ni kot ali je ... Ja, ja, ja. Kikla je meni strašno všeč. Pa eno lepo takega ozki top ali nekaj v glavnem ka boš pač imela, ja ... Jakna pa meni nekaj ne gre. Veš, ka bi jaz imela, mogoče, če bi že, bi imela kako jakno, da bi malo svetlečo ali na vem. Ali blues svetlečo zraven ali nekaj bolj taka, veš, ker se zdaj pač fejst nosi svetlečo ali ... Ja, ja, pa mogoče, da se cela sveti, ali, ker zdaj imaš, glej, da se cela sveti, tako kot sem jaz imela ono obleko od teh . pa mislim, da bi imela bolj kratko jakno ... Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, saj tisto je malo podobna tisti, ko imam jaz, sem da rokavi so drugač notrišivani, jeli? Tudi to, ko je Tina probala, ne. Ja, ja. Ja, ker imaš kiklo te tako fajn naredi, sploh nisi debela. Nič trebuha pa nič, vse ti tako neko fajn pošlihta. jakna ti pa pol kar spet da tri kile zraven, pa je škoda, ne? pa tudi, saj ni slabo, glej. Samo če češ biti pa fejst, tako res lepo zrihtana, bi pa jaz bi imela neko tako jakno, nekaj, da bi se nekaj svetilo, no, kar je pač ta tako ... ja, saj jaz sem vedela tam pri onem, samo barva mislim, da ne vem če bi šla zraven, kaj, ko je tisto bilo neko je bilo bež pa črno pa tako malo je bilo vzorčasto blago, tako veš, tako kot bi bilo tako kot ena volna. Samo je bila tako srebrne nitke not zraven, da se je svetilo, zdajle sem se spomnila. Samo ne vem, če bi barve, veš, ko imaš kiklo tako ... Taka ekstra barva, jeli? In je pol kar malo problem tisto, ja. Ja, ja ja, ja, ja. Da ti, da bi kaj takega, ker če pa drugam greš blago kupit, je pa tako drago, da ... ja, ja, ja, tule te pa le blago pride deset ali pa maksimalno petnajst evrov, pa če še te pol tisto, kaj jaz vem, fršlus, pravzaprav imaš lahko brez, ne rabiš nič. Zdaj tako nosijo kar brez knofov pa fršlusa, razen če bi rada imela. te ne pride tako veliko, ne. Drugače pa se že pol, samo je pa tudi problem pol kupiti, ne, dobiti tako. ja. Daj nehaj. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, saj res, včasih se ti pol tako ... Ja. Samo čuj, če jaz zadnje cajte v bistvu še najboljši . Ja, ja. Ja, ja. pa veš kaj, saj popravijo že, samo če je fejst preveliko, ne morejo tako ne, ne, ne more tako laj ne stojijo ji več zdaj tako dobro. Za kak centimeter en čink sem pa te ali tisto, ja, če pa fejst, saj veš tebe isto črna obleka, ko si imela, za kaj si že? Ja, ker se ne da pa sploh, če se potem eno se ne da, že ta model pa če le more fejst. Ne ne, ko Ina tudi pravi, da to je bilo narejeno za to in razen kak centimeter čez, če je pa le veliko pa ... pa naj pol. Ja ... v glavnem jaz bi tu tebi dala zraven, če že pa ne drugega, pa vsaj črno jakno, mogoče pa da se malo sveti . Ne vem, ne vem. Veš, tisto je pa res pol zdaj problem, je te pa, Ja, ne vem, ko ne vem zdaj kaka pisana jakna. Mislim pisana ... Ja, ja, ja. Pa pogledaš, ali pa če boš kako taka bolera, neki mislim bolera, tako jaknico, nekaj da bolj ... Ja, ja. Ja, kaj pa. Ja, ja. Ja, ja, da še je tej. pozna se, ker so otroka, dobro Nik zdaj hodi, veliki, pa da doma sta onadva obadva, ne, saj ne da tako pojejta, ampak glej, saj . jaz gledam, če recimo ima keri dopust ali pa bolniško, saj hvala bogu bolniških nimava z Ljubotom, ne. Ja, ja, ja. Jaz sama recimo doma grem še kaj, pa , saj veš, da nika, da bi kar naprej jedla pa se basala. Ampak glej, je spet drugače, kot pa če si na šihtu, na šihtu že ali se zamotiš, pozabiš, tudi če si malo lačen ali v glavnem, pa prideš domov pa se naješ, pa je fertik, ne, če si pa doma pa ... Dobro, če še kaj delam, pa zdaj pa še rada grem na bicikel. Da ne bova pol kar saj Ljubotu danes ni bilo preveč, saj sem šla sama pa njega tako ni danes, ne. Ker tako bi šla malo v Portovec, potem pa tek potem pa nazaj uro. Pa še tisto točno, no, bi verjetno ... Zdajle greva pa hitro nazaj da, ne bova prepozni. A saj, kaj bom kar sama šla. Pa mu ni bilo čisto tako. Glej, če cel keden pol ne hodim na šiht, si lahko te še ... Ja, pa mi je bilo fajn pa sem se ... Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Aja? On? Ivica? Aja, on. Samo ima, ima mama ... mama nič ne naredi . Jah. veš da, ko je ... mene spraševala, kdaj bojo pri nas gobe nabrali. Tako da imam, mene pa tebe zamenjavale, veš. Ja, ja. Z mamo, za tisti dodatek, postrežnina, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Veš, kaj je? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Pa vas tako tako. Ja, ja, ja. Ja, jaz tako ne, jaz tako vem, da mislim ... Navadno mi povej, kaj, kar je dejansko, ampak včasih malo po svoje, ne. saj je rekla, ne jih tule iti. Jaz sem pa mislila v četrtek, ko si ti šla k Olgi. A ti si ti pa nisi, veš. Ja, ja, saj je meni rekla, da ni hotela iti. Ja, ja. Ja, ja. Kakor, ja, ko je rekla: "Nisem hotela iti gor ta h oni." Saj itak ni vedela h kateri, oni, pa sem rekla pa kateri, ja oni. sem rekla: "K Olgi." Pol sem si niko tako. "Ja, Olgi, ja," je rekla, "nisem hotela iti." ja. Ja, ja. Ja. Ona ... kaka ... Tina! Valentina ali Tina, Tina ... Čakaj, triki, ga imate vi? veš da. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Veš da, veš, da je ... Tako, tako, veš, kako je. Verjetno ne tudi ne bi bilo prav, če ne bi prišli, ne. Ja, ja. Pa zmeraj gre te, ker da pač, ker ma kje kaj. Ja, ja. Ej, veš ka, veliko jih je kar. Pa še tako je, ja oni si za vsako pasjo figo nekaj naredijo, ja. Kako je bilo kaj takega pač. Ja. A daj nehaj. A pa je tudi? Ja, ko je še toto vse forme zraven. Mejha? tota svoja dva? Koliko sta zdaj stara že tota dva? te bosta že drugo leta šla v šolo. Ja, saj zadnjič sem jih srečala, Natašo pa njenega pa poba v Hoferju. Pa je rekla, ja, da tebe tudi zdaj v kratkem v Hoferju nekaj srečala. Ja. Tako da ja. preveč so kar veš pa kar . Vsepovsod leta pa ja. Ja. Ne vem, ne vem. Ja, ja. Da ja, ja, ja. Je meni tudi, mislim, meni veliko, meni veliko vzame bicikel, ne, drugače tako na šiht tako imam tako ... Drugam, pa saj vidiš, saj nikamor ne grem. K vam, to je to. Pa k Zvonki sem šla, kje da, bo že tako en mesec, ne, zdaj vem, da sem bila te enkrat pri njej, drugam pa čisto nikamor. No, pa po nedeljah k Pavli, pa še tisto ne grem vsako. Pozimi bolj grem, zdaj poleti pa prejšnjo nisem, prej ono ne vem. Nisem šla pač, ko sem glih ... Tako da, saj drugam pa nikamor ne grem, da ne sfolgam, saj nimam cajta. Ja. Ja. Ja. Ja, ka pa. jaz že pa v Portovec tako dolgo nisem šla z Ljubotom, pa sinoči bi bila šla, ampak nisva imela časa. Ker je on pol moral iti še v Platnico. Ja, potem pa Potem pa bi z biciklom oziroma z avtom jih šla. Ja, sem rekla: "Glej, jaz če grem, grem peš, če ne pa sem te pa rajši doma, kaj bo potem se z avtom tja peljala, vseeno." . Ja. Jaz rada grem grem peš, ne. Ja. ko tako zdaj nič ne peške hodim. Mogli malo. Pozimi je bolj hodim, veš, poleti pa mi ... na bicikel pol bom pa ... Ja, ja, pa bom. Morala bi hoditi. Ja, veš da. meni bi za toto osteoporozo, veš, bi morala hoditi. Ja, ja. Ja, ja, pač en malo. Ja, ja. Kako ti je kjede, ja. Jaz sem se danes iz Poljčan domov, veš, kakat peljala. Tako se mi je šlo. Veš, da navadno se tako peljemo dvaindvajset, triindvajset pa tako ne. Ja. Včasih dvajset, če pa kak veter fejst piha ali pa kaj še, pa osemnajst tudi. Sem se pa petindvajset, sedemindvajset, veš, kako sem se peljala. Tako mi je bilo, samo sem čutila noge. ja, ja, ker sem se kar gnala sem se, no, ko se navadno ne glih. Tako mi je bilo , kaj pa vem pa sem se tako peljala, če sem prišla iz Poljčan do doma, sem prišla petinštirideset minut. ker skoraj eno uro, tako, če se tako normalno peljem. Ja, ja. Daj nehaj. Dobra sta. Ja, ja. Daj nehaj. Ja, ja. kaj pa vem, ker je že en cajt, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja veš da, veš da verjetno malo šta je, ja, bi rekla. Daj nehaj. Mene tudi, me, tako da bi hodila, samo nimam, moja dva ne . In bi še drugače, samo jo kolena bolijo, Ljubo pa . Potem pa glej, družita se rada, ne, da skupaj gremo. Potem pa čez teden bicikel pa ... Tako, ker saj mi ni hudo, saj jaz tudi kdaj rada grem na bicikel pa, ampak me pa manjkrat, da bi hodila tudi malo več, no, ko hodim, ne, pa sem že Ljubota vse forme hecala pa ... Ja, jaz sem Ljubotu rekla: "Če greš zraven mene na Boč ." za piti v glavnem, kaj bo hotel, ne. Pa ... Ja, ja. Ja, saj Ljubo bi tudi moral, veš. Bi tudi bilo dobro, no, samo on na bicikel tako malo gre, ne sicer veliko. Me je kar malo strah zanj, zdaj spet nekaj jamra, da ga v glavi, da mu šumi pa ... Ja, spet, zdaj je bilo en cajt mir, zdaj pa že, včeraj mu začelo spet, da se pač ne tako fajn počuti, ne. Sicer saj on kile ima skozi glih, ne, tisti tudi, dobro, saj je malo bolj, ampak saj če imaš ti neko tako normalno skozi pa da nisi fejst fejst ... Ja, mislim, da ni tako, samo malo bi še pa bilo dobro, če bi se en čisto več gibal, veš. Da ne bo kaj ... Kako, katera? Ko je ? Ja, pa bi ... taka velika, suha je Gelca? Pa sama je bila, jeli? Ni imela nič moža. Ja, tako malo se spomnim, samo dekle ne se ne glih, ne vem. Potem pa zato jih nič več ne vidim, veš. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, saj veš da, ja. Ja, saj mora biti že stara tudi tista, veš da. Nimam pojma, ne vem. Nimam pojma. ne, ne, samo po moje bo kmalu, če že ne več, veš, ker tista ženska, veš, da je petnajst let bolj stara, veš, da je več starejša od mene. Ja. Ne vem. Nimam pojma. Jaz je tako ne bi poznala. Ja, ja. Veš kaj, saj Ljubo tako tudi te pa te, čakaj koga ... Te vsake toliko cajta pride, veš, kdo je bil v Partovcih, veš, s kom sem se zdaj menil ... Tako ... Ja, ja, ja. Da pride čakaj s enega ... V glavnem, ne vem zdaj ali, pač vsake toliko cajta pač pride domov, jeli, pa reče: "Veš, koga sem srečal, jeli, pa sem se menil z njim pa ..." Kaki tak. ja. Ja, ja. Ja, ja. A drugače pa z možem? Ja, Ljubo je rekel včeraj, ko sva se peljala tule dol, srečala enega, zdaj je pa že menda, kaj jaz vem, deset let, v glavnem, ker dolgo je že v penziji. In on se vsak dan vozi z biciklom in to po dvakrat na dan. Naredi po dvajset, trideset kilometrov, dvakrat na dan - dopoldan pa večerko. S tem, da jo, je se začeli voziti, ko je šel v penzijo. Pa te je imel en tak bolj navaden čisto bicikel. Ja, ja, ja, ja, ja pa rouse ima. Tak siv, ja. Tisti. Ja. In sta z Ljubotom se enkrat nekod, kaj vem, tako, da sta šla skupaj pol do Zreč pa sta pol tam šla k Ireni na kafe, ko se poznata z Uniorja, jeli, samo Ljubo je pač mlajši. no, smo ga pa včeraj tudi srečala, on je šel gor tule v , midva pa tudi. Je rekel: "Veš, jaz tudi študiram, da bi to tako tudi, ne, da bi vsaj, ko bo šel v penzijo, da bi se vsak dan z biciklom ..." Ja. "Da bi on tudi," sem rekla, "veš to pa ne bo nič slabega, če se boš tako odločil." Ja, to bi bilo pa čisto fajn. Tako da.